Pane předsedající, já chci této jedné minuty využít k tomu, abych vás informoval o situaci v České republice v oblasti zákona o elektronických komunikacích.

Ta nová právní úprava už by měla splňovat kritéria evropské legislativy a měla by tak dostatečně chránit spotřebitelská práva.